Straftaten gegen die finanziellen Interessen der EU treffen immer auch ganz direkt den europäischen Steuerzahler. Und auch deshalb hat sich meine Fraktion grundsätzlich für die Einrichtung eines Europäischen Staatsanwalts ausgesprochen. Doch der Kommissionsvorschlag, so wie er vorliegt, ist problematisch. Denn einerseits wollen wir einen Europäischen Staatsanwalt mit weitreichenden Befugnissen und andererseits haben wir nach wie vor unsere Arbeit an Mindeststandards auf europäischer Ebene bei Verfahrensrechten nicht abgeschlossen. Doch Vertrauen in den Rechtsstaat erfordert eben beides Straftäter ermitteln und vor Gericht bringen UND die vollständige Achtung der Verfahrensrechte von Beschuldigten. Im Consent Verfahren können wir nur zustimmen oder ablehnen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ein klares Signal setzen, wo wir noch Verbesserungsbedarf sehen. Stichpunkte Die Verfahrensrechte müssen weiter ausgebaut und harmonisiert werden. Der Europäische Staatsanwalt muss unabhängig sein. Gleichzeitig braucht es effektive Rechtsbehelfe für Betroffene. Wir brauchen eine klare Definition, wann der Europäische Staatsanwalt überhaupt aktiv werden darf. Und die Regeln zur Zulässigkeit von Beweismitteln dürfen nicht zu einer Harmonisierung auf dem niedrigsten Level führen. In jedem Fall ist mir wichtig, dass ein Europäischer Staatsanwalt zunächst nur für die Bekämpfung von Straftaten gegen die finanziellen Interessen der EU eingesetzt wird. Unser Bericht beschreibt klare Eckpunkte, die für die weiteren Beratungen auch im Rat wichtig sind, denn wir wollen Straftaten gegen den Haushalt der EU effektiver bekämpfen, aber nur mit gleichzeitiger Verbesserung der rechtsstaatlichen Standards in der EU. Und abschließend Dazu sollten möglichst alle Mitgliedstaaten an Bord sein, sonst macht diese Maßnahme keinen Sinn!